Vous faites preuve de compassion, d'empathie humanitaire et de courage politique. Oui, de courage politique quand on entend à longueur de débats sur les bancs de l'extrême droite de notre hémicycle des discours de honte, de haine et de peur, alors que, comme cela a été rappelé dans ce débat, nous n'accueillons que moins d'un dixième des réfugiés qui sont accueillis au Liban et en Jordanie, comme vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, Madame la Haute représentante.